Wer daher Investitionen will auch private muss die Kürzungspolitik beerdigen. Ich erkenne das Bemühen der Berichterstatter, den EFSI zu verbessern, ausdrücklich an.

Ohnehin geplante Investitionen werden privaten Investoren angedient. Das ist teurer Unsinn, weil Steuerzahler die Rendite der Investoren bezahlen. Dies löst den Renditestau von Banken und Versicherungen, nicht aber den Investitionsstau. An Herrn Weber gerichtet, den großen bayerischen Demokraten Wenn er dann das nächste Mal die Autobahn in Bayern gemeinsam mit der Allianz Versicherung einweiht und seine europarechtsfeindliche PKW Maut verabschiedet, dann soll er bitte erwähnen, dass ich nicht Teil dieses Projekts war. Mit dem EFSI sollen aus 21 Milliarden EUR Bürgschaften 315 Milliarden EUR Investitionen über drei Jahre werden.

Das könnte die Europäische Investitionsbank schon heute ohne Gefahr für ihr Triple A Rating finanzieren, etwa indem die EZB im Notfall ihre Anleihen kauft, statt ziellos Liquidität in Finanzmärkte zu pumpen. EIB Anleihen unterliegen nicht dem dummen Stabilitäts und Wachstumspakt, der das Wachstum kastriert, nicht die Schulden.

Sie schaffen Vermögen für zukünftige Generationen.